Stimate coleg, este clar, ați amestecat planurile problema migrației cu problema turismului.

România, de exemplu, a venit cu mulți turiști la dumneavoastră și alte țări din Europa au venit cu turiști tocmai pentru a ajuta Grecia. Vă place această solidaritate sau nu?